Señora presidenta. Yo me sumo a la petición de que hay que reformar el Reglamento, y lo voy a hacer claramente diciendo que ya tenemos comprobado que hay fundaciones y partidos políticos, que son de corte fascista, que se están aprovechando del dinero europeo.

Porque una cosa es que la democracia respete todas las voluntades políticas y el pluralismo, cosa que es evidente la democracia es la defensa de las minorías. Pero, atención, atención, no todas las ideologías son respetables y no todos los objetivos políticos son legítimos, señorías. Yo creo que tenemos que dejar muy claro que hay ideologías de odio, que hay ideologías de intolerancia, que hay ideologías que discriminan a las personas, que hay ideologías que defienden la violencia, y eso no se puede permitir en una democracia. Y mi argumento en favor de esa reforma es que no permitamos que se aprovechen del dinero europeo. Claramente, quiero dejarlo muy claro.